Señor Presidente, gracias también a todos los colegas que han intervenido en este turno. No voy a perder ni un segundo en rebatir algunas mentiras que se han dicho aquí.

Sí me gustaría acabar señalando la importancia que tiene el deporte en temas tan diversos y cruciales para la sociedad como la integración de los colectivos más desfavorecidos, la salud de las personas, la educación, el empleo o la economía.

Por eso, por la importancia del deporte, me alegro de la iniciativa de la Comisión, de su apoyo, y me atrevería también a pedirle a la señora Comisaria que los Fondos Estructurales puedan aplicarse específicamente al deporte. Y, sobre todo, quiero agradecer el apoyo de los principales Grupos de esta Cámara.